með síðari breytingum með frumvarpi þessu er lagt til að bætt verði við til bráðabirgða ákvæði í lög um stimpilgjald sem heimila undanþágu stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána fyrir eru sams konar heimildir til handa þeim sem endurfjármagna fasteignaveðskuldabréf og eins þegar skilmálum slíkra bréfi er breytt og vanskilum er bætt við höfuðstól í tilviki bílalána er hins vegar einungis heimild til undanþágu stimpilgjalda við skilmálabreytingar er því gerð hér sú tillaga um að samræma þær undanþágur sem þegar eru í lögum þær undanþágur voru settar í ljósi þessa ástands sem nú ríkir á fjármálamörkuðum og tilmæla yfirvalda til banka og sparisjóða um að aðstoða fólk sem kynni að lenda í greiðsluerfiðleikum vegna hækkunar fasteignalána slík áhrif ná einnig til bílalána einstaklinga á þeim tíma sem ákvæðin hafa verið í gildi hefur endurfjármögnun bílalána einstaklinga aukist til muna í ljósi þess er lagt til að sams konar ákvæði gildi um endurfjármögnun bílalána og endurfjármögnun fasteignaveðskuldabréfa jafnframt þessu er lagt til ákvæði til bráðabirgða í lögum um aukatekjur ríkissjóðs verði breytt þegar áðurgreind í lögum um stimpilgjald voru sett var að auki heimiluð undanþága frá greiðslu þinglýsingargjalda í þeim tilvikum sem undanþágur laga um stimpilgjald eiga við í breytingunni sem nú er lögð til felst að undanþága frá þinglýsingargjöldum á við um öll bráðabirgðaákvæði laga um stimpilgjald sem fjalla um skilmálabreytingar og endurfjármögnun fasteignaveðskuldabréfa og bílalána einstaklinga hér er því um samræmingaraðgerð að ræða og til þess að